Monsieur le Président, le plastique, au milieu des années 1950, a été une révolution, une invention qui a tout bouleversé les produits, les quantités, les possibilités, les pratiques et nos comportements aussi. Mais aujourd'hui, ce constat s'impose nous croulons sous les déchets et nos océans sont en train d'en mourir.

Alors, en tant que rapporteure du Parlement européen sur cette directive sur les plastiques à usage unique, je soutiens bien évidemment l'ambition de Marc Demesmaeker, de promouvoir la dynamique de passage à une économie circulaire des matières plastiques. Cela étant dit, recycler, c'est, quelque part aussi, encourager la production.